Ensuite, continuons à construire une politique efficace de lutte contre le terrorisme, contre le cyberterrorisme, véritable fléau pour nous, les Européens, mais aussi pour le monde arabe. Soyons enfin à la hauteur de la dignité humaine qui doit prévaloir en matière de migration.

À nous de combattre les nationalistes en renouant avec l'espérance de nos pères fondateurs, Jean Monnet hier, Jacques Delors aujourd'hui.